Enfin parce que, après de très longues négociations, nous parvenons à un compromis et que le principe du pollueur payeur commence à prendre véritablement forme dans ce dossier. Un peu dommage parce que, même si les choses sont compliquées dans les finances publiques des différents États membres, nous aurions dû tout faire pour réussir à réinvestir les recettes au bénéfice, par exemple, des projets prioritaires des réseaux transeuropéens de transport.

Dommage aussi parce que, pour ma part, je regrette cet accord a minima en ce qui concerne la volonté de réduire la congestion, car si l'accord proposé conserve le concept des heures creuses, les modalités de sa mise en œuvre pour les États sont molles. Là aussi, à la Commission de donner l'impulsion.

Là aussi, Monsieur Kallas, à la Commission de jouer un rôle clé.